forsætisráðherra hæstvirtur að hann geti ekki komið hér til þingsins og átt hér orðastað við þingmenn um stórmál pólitískt mál eitt sitt helsta kosningaloforð af því hlutum hafi skipast þannig innan ríkisstjórnarinnar að viðfangsefnið sé núna að einhverju leyti í höndum hæstvirts fjármálaráðherra alþingi er ekki bara bundið af verkaskiptingu stjórnarráðsins og alþingi er ekki bara hólfað í nefndir og box sem ekki er hægt að stíga yfir alþingi er einn helsti pólitíski umræðuvettvangur landsins þetta er pólitískt mál það er verið að óska eftir því að eiga orðastað við forsætisráðherra sem þann sem lofaði afnámi verðtryggingar sem stjórnmálamann það er heldur ekki á nokkuð hátt þessi auma afsökun hæstvirts forsætisráðherra ef hann er eitthvað viðkvæmur gagnvart hæstvirtum fjármálaráðherra þá labbar hann yfir til hans og segir heyrðu bjarni hefur þú nokkuð á móti því að ég taki hérna umræðu um afnám verðtryggingar því það er óskað eftir því af stjórnarandstöðunni ég spái því að hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra segi nei gerðu það bara og þar með er málið leyst